Troppi sono i morti, in questi anni, in quel braccio di mare che separa in modo così crudele il sogno dall'incubo, per non sentire il peso dell'impotenza e dell'ipocrisia. In questa tragedia si percepisce che quest'Europa, l'Europa cioè che fa prevalere le proprie paure, il proprio egoismo nazionale, che riduce il finanziamento comune, l'Europa che abbiamo visto anche qui, nelle parole, ad esempio, di Marine Le Pen che quest'Europa non è all'altezza del suo compito e dei bisogni di questo tempo. La tragedia di Lampedusa è la prova che oggi c'è troppa poca Europa, non troppa Europa!

In Italia, cambiando subito la legge Bossi Fini, in Europa, istituendo, ad esempio, immediatamente, un corridoio umanitario, promuovendo il pattugliamento comune delle frontiere, rafforzando Frontex, sviluppando un'azione di cooperazione con tutti i paesi del Maghreb e di tutta l'Africa. Rinunciare a questo significa rinunciare a dare, innanzitutto, un futuro all'Europa.